Ce matin, vous étiez tous là, triomphants, comme des coqs qui croient qu'en chantant, ils font lever le soleil. Vous étiez plein de votre pouvoir fantôme. Regardez nous, on a élu le président de la Commission. Vous aviez fini par croire à l'illusion de votre pouvoir fantôme et de ce soi disant processus démocratique, d'ailleurs qui n'a de démocratique que le nom. Et regardez vous quelques heures plus tard, mais regardez vous! Entendez vous! On veut de la transparence. On voudrait bien voir de la transparence. Est ce qu'on aura le droit d'avoir les documents sur lesquels on négocie ou est ce que personne ne nous les donnera?.

Et vous voyez tout d'un coup le mépris de la Commission. Monsieur le Commissaire vous regarde avec un air amusé, avec un petit sourire au coin des lèvres, réclamer de la transparence. Vous n'aurez pas la transparence, parce que le mépris de cette Commission et son processus anti démocratique veulent que, précisément, ce Parlement n'ait aucun pouvoir et donc c'est beaucoup plus grave. Les peuples européens n'ont aucun pouvoir et notamment aucune connaissance de ce qui est en train de se dérouler dans leur dos et qui ressemble, vous le savez bien plus, à un marché unique qu'à un traité de libre échange transatlantique. Et cette négociation dure depuis un an. Et, depuis un an, vous gémissez pour réclamer de la transparence et vous n'avez pas obtenu aujourd'hui, ni hier, ni probablement demain, cette transparence.